Das begrüße ich ausdrücklich, denn damit reagiert die Kommission nicht nur auf die verheerende Klima und Umweltkrise, sondern auch auf die Zehntausenden von Jugendlichen, die seit einem Jahr in ganz Europa jede Woche auf die Straße gehen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt selbst Die EU wird bis 2050 klimaneutral sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Maßnahmen in allen Sektoren der Wirtschaft erforderlich. Aber ich frage Sie jetzt ganz direkt, Herr Hogan Wie passt diese deutliche Ansage von Frau von der Leyen mit der aktuellen Handelspolitik zusammen?

Es wird die Einfuhr von Soja noch billiger machen, und all diese Produkte müssen irgendwo angebaut werden.

Die Abholzungsrate hat sich in Brasilien im letzten Jahr verdoppelt, damit auf dieser großen Fläche dann Soja, Rindfleisch und Rohstoff für Ethanol angebaut werden kann. Wir steuern doch sehenden Auges auf eine ökologische Krise zu. Schon bald hat der Regenwald den Kipppunkt erreicht, und damit steht eines der wichtigsten Ökosysteme unserer Erde kurz vor dem Kollaps. Die EU befördert das mit ihrer Handelspolitik und geht dabei noch einen Pakt mit Bolsonaro ein, der die Menschenrechte mit Füßen tritt und in Madrid die gesamten Klimaverhandlungen sabotiert. Die Kommission verspricht im Green Deal die Agrarindustrie in Europa zu verändern, den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren und den europäischen Wald zu schützen.

Wenn wir es mit dem Green Deal wirklich ernst meinen, dann müssen wir auch unsere Handelspolitik umkrempeln. Denn in den Handelsabkommen das wissen wir werden die ökonomischen Regeln für Dekaden festgeschrieben, in Stein gemeißelt, wie in einer Verfassung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist es noch an der Zeit, das Ruder rumzureißen. Jetzt ist der Moment für eine andere Handelspolitik gekommen, für ein anderes Abkommen mit den Mercosur Staaten. Wir brauchen nachhaltige Lieferketten, und dafür muss die Kommission jetzt endlich ein Gesetz vorlegen. Die Umwelt und Sozialstandards müssen einklagbar sein und eben kein zahnloser Tiger, wie das gerade der Fall ist. Die Produkte müssen entsprechend ihrer CO2 Bilanz und ihrer Produktionsprozesse differenziert werden, und wir brauchen dringend die Verankerung von Klimaschutz in allen Kapiteln der Handelsabkommen.